Domnule președinte, dragi colegi, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către România este unul dintre cele mai importante momente ale prezentului. După cum ați văzut, săptămâna trecută la comisii, în dialogurile cu miniștrii Guvernului României, executivul de la București tratează cu seriozitate și profesionalism această sarcină, de care suntem pregătiți să ne achităm cu succes. Prin agenda ambițioasă pe care Guvernul României și a fixat o pentru acest mandat, dar și prin dosarele importante pe care le va avea de mediat, vom demonstra că România este unul dintre cei mai importanți membri ai Uniunii, angajați fără echivoc în construcția europeană.